Herr Präsident! Eine wettbewerbsfähige, CO arme Wirtschaft 2050, das ist das erklärte Ziel, dem wir alle aus vollem Herzen zustimmen.

Es gibt heute überhaupt keinen Grund, diesen Fahrplan zu ändern. Das gilt besonders für das Emissionshandelssystem, das sozusagen noch in der Startphase ist. Jeder von uns weiß, wie gefährlich es ist, beim Start des Flugzeuges die Geschwindigkeit anzutreiben oder gar die Navigation zu ändern. Genauso müssen wir auch in diesem Bericht die schon bestehenden Maßnahmen anerkennen und auch mit einbeziehen. Wir sprechen die gesamte Wirtschaft an.

2. Alle müssen ihren Teil zur CO 2 Reduktion leisten. Die Agrarwirtschaft steht heute schon ständig im Fokus europäischer Umweltpolitiken. Wir sind gerade mitten drin in den Diskussionen über die neue europäische Agrarpolitik. Hier wird ernsthaft um machbare Ziele gerungen, und wir sollten uns in diesem Bericht nicht voreilig auf Zahlen festlegen. Schon die heutige GAP macht der Agrarwirtschaft in Europa strenge Vorgaben für eine gesunde und nachhaltige Produktion. Das gilt für Lebensmittel genauso wie für die Produktion von Biomasse und Energie. Hier hebt sich Europa heute schon von der Energieproduktion in Drittstaaten ab. Das bitte ich zu akzeptieren.

Ich bitte, dem auch zuzustimmen.